mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali sjö hundruð og níu sem er fjögur hundruð þrítugustu og þriðja mál en um er að ræða frumvarp til laga um útflutning hrossa sem ætlað er að leysa af hólmi gildandi lög um það efni númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og tvö í öllum meginatriðum er andi laganna og meginstefnumið óbreytt frá gildandi lögum en þó er um breytingar í nokkrum atriðum að ræða sem hér skal gerð grein fyrir þannig er sá tími sem heimilt er að flytja hross út með skipum styttur í gildandi lögum er slíkur flutningur heimill á tímabilinu frá fimmtánda apríl til fyrsta nóvember en hér er lagt til að það verði heimilt frá fimmtánda maí til fyrsta október þessi breyting helgast af dýravelferðarsjónarmiðum en reynslan hefur sýnt að iðulega er mjög slæmt í sjó hér við land hvort sem er snemma vors eða síðla hausts og jafnvel ekkert skárra en um hávetur slíkur flutningur reynir mjög á hross auk þess sem flutningur með flugi er bæði orðinn mun tíðari og hlutfallslega ódýrari en áður var þá er og vegna dýravelferðarsjónarmiða tekið upp í lagafrumvarpið ákvæði þess efnis að matvælastofnun geti ákveðið við sérstakar aðstæður að dýralæknir sé um borð í flutningsfari og hafi yfirumsjón með gæslu hrossa í flutningi ákvæðið er

verið ábótavant þá eru í frumvarpinu tekin af öll tvímæli um að óheimilt sé að flytja hross frá íslandi með flutningsfari sem samtímis flytur dýr frá öðrum löndum jafnframt eru skýr ákvæði um þrif á flutningsförum sem notuð hafa verið til flutnings á dýrum erlendis áður en þau koma hingað til lands ákvæði þetta var áður að finna í reglugerð um útflutning hrossa en taka þarf af öll tvímæli um gildi þess þarna búa að baki rök um sóttvarnir og eflda baráttu gegn dýrasjúkdómum en dæmin hafa sýnt að hvergi má slaka á klónni í þeim efnum íslenski hrossastofninn er enda afar viðkvæmur gegn hvers konar smitsjúkdómum sem helgast af aldalangri einangrun hans hér á landi verði þar misbrestur á og hættulegir sjúkdómar berist til landsins getur þessi mikilvæga útflutningsgrein og áhugamál þúsunda fólks hér á landi hrunið og hundrað ára kynbótastarf farið

en hvarvetna hefur örmerking rutt sér til rúms sem aðal eða eina merkingaaðferðin við einstaklingsauðkenningu hrossa jafnframt er í frumvarpinu lagt til að gjald það sem útflytjendur hrossa greiði í stofnverndarsjóð hækki úr krónum fimm hundruð af hverju útfluttu hrossi í krónur fimmtán hundruð um stofnverndarsjóð íslenska hestakynsins gildir reglugerð númer fjögur hundruð sjötíu nítján hundruð níutíu og níu og starfar hann samkvæmt ákvæðum fimmtándu grein búnaðarlaga númer sjötíu nítján hundruð níutíu og átta fagráð í hrossarækt annast stjórn sjóðsins hlutverk stofnverndarsjóðs er skilgreint svo í lögum að úr honum séu veitt lán eða styrkir til kaupa á úrvalskynbótagripum sem ella kynnu að vera fluttir úr landi einnig að veita fé til þróunarverkefna starfsemi stofnverndarsjóðs hefur þróast svo nú á seinni árum að einungis hefur verið veitt fé til þróunarverkefna í hrossarækt en ekki til kaupa á úrvalskynbótagripum sem ella yrðu fluttir úr landi reynslan hefur sýnt að undantekningarlítið hafa helstu kynbótagripir

ákveði mörk kynbótamats sem hross þurfi að hafa til að teljast úrvalskynbótagripir að öðru leyti eru ákvæði frumvarps þessa sambærileg við ákvæði gildandi laga um sama efni frú

fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins þar sem kveðið er svo á um og skýrt frá að verði frumvarpið óbreytt að lögum verður ekki séð að það muni hafa nein bein áhrif á eða nein áhrif á afkomu ríkissjóðs enda hérna fyrst og fremst um mál að ræða innan atvinnugreinarinnar sjálfrar virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og annarrar umræðu og treysti því að þar fái það vandaða og góða meðferð